Als Turkije rapporteur voor het Parlement wil ik graag de rapporteur van dit verslag feliciteren met de helderheid van zijn voorstellen.

Maar, zoals ook de commissaris gezegd heeft, die douane unie is nog niet af en is ook op een aantal punten verre van volmaakt.